hæstvirtur forseti ég mæli fyrir þingsályktun um tólf ára fjarskiptaáætlun fyrir árin tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund tuttugu og tvö og tillögu til þingsályktunar um fjögurra ára fjarskiptaáætlun fyrir árin tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og fjórtán sú áætlun sem hér er lögð fram er önnur fjarskiptaáætlun íslands sú fyrri sem var sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi gilti fyrir árin tvö þúsund og fimm til tvö þúsund og tíu fjarskiptasjóður var settur á laggirnar til að fylgja eftir framkvæmd þeirrar áætlunar og var stofnaður með lögum um fjarskiptasjóð númer hundrað þrjátíu og tvö tvö þúsund og fimm hlutverk hans er að úthluta fjármagni til verkefna sem miða að uppbyggingu stofnkerfafjarskipta verkefna sem stuðla að öryggi og samkeppnishæfni þjóðfélagsins á sviði fjarskipta og annarra verkefna enda sé kveðið á um þau í fjarskiptaáætlun og ætla má að ekki verði í þau ráðist á markaðsforsendum framkvæmdir vegna verkefna fjarskiptasjóðs eru boðnar út og er það hlutverk stjórnar að ákveða tilhögun og stærð útboða með lögum um ráðstöfun á söluandvirði landssíma íslands h f númer hundrað þrjátíu og þrjú tvö þúsund og fimm var samþykkt að leggja sjóðnum til fjármagn að fjárhæð tvö þúsund fimm hundruð milljóna króna þeir fjármunir sem samþykkt hefur verið að leggja í fjarskiptasjóð eiga fyrst og fremst að standa straum af þremur markmiðum fjarskiptaáætlunar fyrstu að allir landsmenn sem þess óska hafi aðgang að háhraðatengingum árið tvö þúsund og sjö önnur gsm farsímaþjónusta verði aðgengileg á þjóðvegi eitt öðrum helstu stofnvegum og á helstu ferðamannastöðum þriðja dreifing sjónvarpsdagskrár ríkisútvarpsins auk hljóðvarps rásar eitt og rásar tvö til sjómanna á miðum við landið fjórða stjórn milli svæða verði stafræn um gervihnött til að hrinda í framkvæmd markmiðum og áætlunum fjarskiptaáætlunar tvö þúsund og fimm til tvö þúsund og tíu hefur fjarskiptasjóður staðið í umfangsmiklum framkvæmdum í samvinnu við fjarskiptafyrirtækin og hafa fjármunir fyrst og fremst nýst í að gsm væða hringveginn sem og að bjóða upp á háhraðatengingar á svæðum með skilgreindan markaðsbrest þessum tveimur verkefnum er nú nánast lokið og ljóst að í kjölfar bankahruns og efnahagskreppu verður bein aðkoma stjórnvalda og fjárhagsleg útgjöld ríkisins ekkert í líkingu við það sem var þegar fjármunum af söluandvirði símans var varið til uppbyggingar fjarskipta á landinu ný sóknarfæri blasa við á nýjum tímum sem kalla á samstarf og samvinnu við hagsmunaaðila og fjarskiptafyrirtæki um áframhaldandi þróun og uppbyggingu fjarskipta á íslandi óhætt er að fullyrða að staða okkar íslendinga í fjarskiptamálum sé góð á alþjóðlegan mælikvarða við búum við gott aðgengi hagkvæmt verð og rekstraröryggi er gott þessi staða breytir því þó ekki að víða má gera betur og við verðum sífellt að vera reiðubúin að leita bestu hugsanlegra lausna fjarskiptaáætlun sem ég mæli nú fyrir var unnin í nánu samráði við hagsmunaaðila og hefur undirbúningur staðið yfir í töluverðan tíma vinnuhópar ráðuneyta hafa komið að verkefninu og hafa fjarskiptafyrirtæki og markaðsaðilar einnig komið að sínum athugasemdum innanríkisráðuneytið stóð fyrir opnum fundi með skýrslutæknifélaginu auk þess að kynna drög að áætluninni á vef sínum tekið var tillit til athugasemda eins og rétt þótti með fjarskiptaáætlun til tólf ára tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund tuttugu og tvö og framkvæmdaáætlun um fjögurra ára fjarskiptaáætlun fyrir árin tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og fjórtán er sett fram heildstæð stefna í fjarskiptamálum stjórnvalda horft er til fjarskipta póstmála rafrænna samskipta og stafrænnar miðlunar áætlunargerðin á að vera í samræmi við aðra áætlunargerð innanríkisráðuneytisins ekki síst samgönguáætlunar sem ég mæli fyrir fyrr í dag og því eru þessar áætlanir lagðar samtímis fram til alþingis til umræðu og umfjöllunar að auki eru ákveðin atriði í fjarskiptaáætlun sem falla vel að stefnumörkun stjórnvalda í byggðaáætluninni ísland tuttugu tuttugu ég mun hér á eftir fara yfir áætlunina og málaflokkinn út frá fjórum markmiðum og áhersluatriðum sem eru meðal annars í góðu samræmi við áherslu samgönguáætlunar sem rædd var hér á undan og er rökrétt umfjöllunarefni varðandi uppbyggingu og rekstur innviða samfélagsins þessi fjögur markmið eru eftirfarandi aðgengileg og greið fjarskipti hagkvæm og skilvirk fjarskipti örugg fjarskipti og umhverfisvæn fjarskipti fyrstu aðgengileg og greið markmiðstjórnvalda varðandi aðgengileg og greið fjarskipti eru fjölþætt meðal annars má nefna eftirfarandi atriði stefnt er að því að níutíu prósent lögheimila og vinnustaða eigi að kosta þrjátíu megabitum árið tvö þúsund og fjórtán og markmiðið verði komið upp í hundrað prósent árið tvö þúsund tuttugu og tvö að fimmtíu prósent lögheimila og

verði tengdir með ljósleiðara á tímabilinu sem og ljósleiðarahringtenging nái að lágmarki til

undir þetta markmið um aðgengileg og greið fjarskipti falla ýmis verkefni sem lúta beint að innanríkisráðuneytinu stofnunum þess og öðrum ráðuneytum má þar nefna samræmingu útgáfu rafrænna skilríkja ríkisnetfanga og annarra skírteina gefnum út af innanríkisráðuneyti þá má einnig nefna sameiningu þjóðskrár skipaskrár ökutækjaskrár og fleiri skráa í nýja upplýsingatæknimiðstöð einnig er stefnt að því að innleiða rafræn viðskipti hjá innanríkisráðuneytinu og stofnunum þar sem það er hagkvæmt og tæknilega mögulegt annað hvað varðar hagkvæmni og skilvirkni undir markmiðum hagkvæm og skilvirk fjarskipti falla ýmis verkefni þar er afar mikilvægt að endurskoða lagaumhverfið með tilliti til aukins hvata til fjárfestingainnviðum auk samstarfs og samvinnu við fjarskiptafyrirtæki endurskoða þarf gjaldskrá tíðna með tilliti til aukinnar útbreiðslu fjarskipta í dreifbýli sem og að útfæra og innleiða auðlindagjald fyrir tíðnir undir þetta markmið fellur einnig það verkefni að setja lög um íslenska landslénið punktur is í því skyni að tryggja örugga og skilvirka stjórnarhætti landslénsins þá er gert ráð fyrir að verkefnahópur geri tillögur að útfærslu að alþjónustukvöð í fjarskiptum sem verður að endurskoða á fjögurra ára fresti fyrst árið tvö þúsund og fjórtán þá vil ég nefna póstmálin sem eru mikilvægur hluti af markmiðssetningu um hagkvæm og örugg samskipti stefnt er að því að opna íslenska póstmarkaðinn enn frekar en nú er íslenskur póstmarkaður hefur ákveðna sérstöðu gagnvart erlendum mörkuðum og að því leyti hversu strjálbýlt landið er

af því leiðir að við innleiðingu pósttilskipunar evrópusambandsins og opnun póstmarkaða felst ákveðin krafa að tryggja alþjónustu fyrir neytendur á markaðslega óhagkvæmum svæðum eins og það er kallað ljóst er að

í sumum tilfellum verið afar kostnaðarsamar og falið í sér langtum meiri kostnað en þær tekjur sem rekstraraðili hefur af því að veita þjónustuna helgast það af þeirri staðreynd að sama gjaldskrá fyrir sendingu bréfa um allt land óháð því hvaðan og hvert það er sent innan lands í gjaldskrá íslandspósts er þannig jöfnun eða millifærsla þar sem einkarétturinn greiðir niður þjónustu við hinar dreifðu byggðir póstsendingar á svæðum þar sem ódýrt er að þjóna svo sem á höfuðborgarsvæðinu eru verðlagðar yfir kostnaði við að veita þjónustuna en sendingar út á land eru aftur á móti verðlagðar undir kostnaði við opnun markaða með afnámi einkaréttar er líklegt að nýir aðilar munu fyrst og fremst einbeita sér að þeim svæðum á landinu þar sem verðlagning íslandspósts fyrir þjónustuna er yfir kostnaði eins og á höfuðborgarsvæðinu við það gæti fyrirtækið orðið fyrir umtalsverðum tekjumissi

sömu þjónustu og nú er við lýði þá er jafnframt nauðsynlegt að fram fari umræða um alþjónustu og útfærslu hennar í ýmsum tilvikum við innleiðingu tilskipunar e s b um opnun markaðar fyrir samkeppni sem stefnt er að því að innleiða eftir þörfum er mikilvægt að tryggja að allir hafi aðgang að ákveðinni grunnþjónustu alþjónustu óháð því hvar á landinu þeir búa nauðsynlegt er að umræða eigi sér stað um alþjónustu þar sem leitað verði til sjónarmiða íbúa í dreifbýli þéttbýli afstöðu íslandspósts póstmannafélags íslands neytendasamtakanna samtaka atvinnulífsins og ef til vill fleiri aðila um það hvort og þá með hvaða hætti eigi að opna markaðinn fyrir samkeppni hér munum við ekki fara hraðar en þörf er á og við knúin til að gera samkvæmt þeim skilmálum sem við höfum undirgengist þriðja örugg fjarskipti þegar við ræðum um örugg fjarskipti verður að hafa í huga að mikið liggur við að hægt sé að tryggja öryggi fjarskipta nægilega en á þeim eru margar hliðar gæta þarf að öryggi fjarskipta virkjanna sjálfra gagnvart ýmiss konar vá og vernda þau fyrir ólögmætum aðgerðum fjarskipti ættu ekki að rofna þó svo einstakar einingar eða hlutar kerfisins bili sem meðal annars er horft til við skipulagningu fjarskiptakerfisins að hluta eða í heild mikið hefur verið gert á undanförnum árum til að tryggja öryggi en eftir því sem fjarskipti verða yfirgripsmeiri og mikilvægari þáttur í samskiptum innan lands og utan þarf að auka öryggi og bregðast við nýjum hættum ýmsar kröfur má leggja á fjarskiptafyrirtæki sem skilyrði almennrar heimildar þar með talið skilyrði varðandi rekstraröryggi neta tryggingu um samstæð net og samhæfni póst og fjarskiptastofnun hefur sett reglur um virkni almennra fjarskiptaneta og kveða þær meðal annars á um að hlíta skuli tilteknum stöðlum vernd almennra fjarskiptaneta afkastagetu og flæði umferðar um almenn fjarskiptanet stjórn almennra fjarskiptaneta virkni tölvupóstkerfa og fleira í fjarskiptaáætlun til fjögurra ára eru tillögur sem lúta að stefnu stjórnvalda um netöryggi og vernd innviða upplýsingasamfélagsins er varðar þjóðaröryggi sem og fleiri tillögur er lúta að kortlagningu mikilvægra fjarskiptainnviða sem og að skilgreina kröfur til neyðarfjarskipta evrópusambandið hefur birt tilskipun um greiningu á mikilvægum innviðum og vernd þeirra tilskipunin er liður í að framkvæma stefnu um vernd innviða aðildarríkja að því er sagt er hún fellur undir ábyrgð almannavarna en snertir málaflokka nokkurra ráðuneyta það er innanríkisráðuneytisins og stofnana þess að koma að málum um vernd innviða á þessu málefnasviði fjórða umhverfisvæn fjarskipti margir snertifletir eru á milli fjarskiptamála og umhverfismála á síðustu árum hefur samspil þessara þátta fengið aukið vægi í stefnumörkun fjarskiptamála á alþjóðlegum vettvangi ríki heims meðal annars svíar danir og bretar hafa lagt mikla áherslu á víxlverkanir og samþættingu umhverfissjónarmiða við langtímastefnumörkun og framþróun fjarskipta og upplýsingatækni vaxandi áhersla er lögð á góða orkunýtingu

flest bendir til að vægi umhverfismála aukist áfram á komandi árum og fjarskiptatækni verði í auknum mæli nýtt í þágu þeirra meðal annars byggist sjálfbær nýting auðlinda svo sem fiskstofna og öflugri vöktun á lífríkinu og náttúrunni í heild sinni og gegna fjarskipti þar lykilhlutverki vöktun á náttúru íslands svo sem með tilliti til mengunar í lofti eða vatni vöktun á eldsneyti hreyfingu jarðskorpunnar eða bjóða hefur farið vaxandi er það ekki síst vegna framþróunar í tækni sem efla þessa vöktun og opna fyrir sífellt fleiri möguleika við vöktun eykst þekking á orsakasamhengi í náttúrunni og opnar möguleika til nýtingar til dæmis til að spá fyrir um eldgos búnaður til vöktunar nýtir fjarskipti til að koma mikilvægum upplýsingum til skila á rauntíma þar sem þær eru greindar oft er þessi búnaður fjarri mannabyggðum aðgangur að lögnum er grundvallarforsenda fyrir því að auðvelda og hvetja til frekari framþróunar háhraðanets allt að áttatíu prósent kostnaður við að leggja ljósleiðara felst í því að grafa skurð fyrir lögnum með því að nýta aðrar framkvæmdir má því spara umtalsverðar upphæðir stuðla má að aukinni hagkvæmni við lagningu ljósleiðara og uppbyggingu fjarskiptaneta til dæmis með því að nýta opinberar framkvæmdir svo sem við lagningu og endurnýjun veitulagna og jafnvel vega þegar nýir vegir eru lagðir eða skurðir grafnir ætti því að íhuga lagningu ljósleiðara eða í öllu falli aðgangur að lögnum ætti að vera aðgengilegur öllum markaðsaðilum á sanngjörnum skilmálum og með hliðsjón af jafnræðisreglu finnar og svíar hafa gripið til aðgerða í þessu sambandi finnar hafa sett lög um að framkvæmdir við skurði skuli nýttar og ljósleiðarar skulu ávallt vera lagðir ofan í skurði svíar hafa bæði gert breytingar í þágu fjarskipta í skipulagslöggjöf og lagt ákveðnar skyldur á sveitarfélög til að stuðla að uppbyggingu umhverfissjónarmið skipta einnig miklu máli varðandi ráðstöfun á landi fyrir fjarskiptalagnir í jörðu eða aðstöðu fyrir þráðlausa sendistaði það eru aðrir þættir sem lúta að umhverfisverndinni sem einnig skipta máli og mætti hafa mörg orð um með breyttu umhverfi nýrri fjarskiptalöggjöf og því samkeppnisumhverfi sem við búum við er stjórnvöldum settar ákveðnar skorður varðandi afskipti af fjarskiptamarkaði hlutverk stjórnvalda í nýrri fjarskiptalöggjöf er að setja reglur á markaði og tryggja eftirlit með þeim reglum en mikilvægt markmið þessarar áætlunar er að tryggja áframhaldandi uppbyggingu og góða netþjónustu á svæðum sem markaðsbrestur ríkir nokkur verkefni fjarskiptaáætlunar er ætlað að stuðla að þessu og ætla ég að minnast sérstaklega á tvö í lokin annað er sem segir í fjarskiptaáætlun gert ráð fyrir að leggja fram frumvarp til breytinga á fjarskiptalögum sem heimili að skilgreina mun hærri kröfur til gagnaflutninga undir alþjónustukvöðum og stofnkostnaður verði fjármagnaður úr alþjónustusjóði hitt verkefnið er í samræmi við að lögum um fjarskiptasjóði var breytt hér á landi á alþingi í desember tvö þúsund og ellefu þar var kveðið á um áframhaldandi starfsemi sjóðsins sem við munum nýta til áframhaldandi uppbyggingar á þessum kerfum við erum að aðlaga okkur að nýjum háttum og ætlum að tryggja áframhaldandi samfélagslega

fjórtán ég legg til að tillögunum verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og til